Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, c'est avec une certaine satisfaction que je vous présente ce soir ce rapport sur la fiscalité et le développement. C'est en effet une étape importante d'un combat débuté il y a longtemps et que je poursuis aujourd'hui au sein du Parlement européen. Je tiens à remercier mes collègues de la commission du développement, avec qui la collaboration a été particulièrement fructueuse.

Sévèrement frappés par la crise financière et économique et par la hausse des prix des matières agricoles, les pays en développement ont plus que jamais besoin de nouvelles et substantielles sources de financement. Dans ce contexte de crise globale, mobiliser les recettes fiscales, source la plus ancienne de financement du développement, constitue un enjeu de taille tout autant qu'un véritable défi. Des systèmes fiscaux efficaces ne permettent pas seulement de financer les services publics indispensables. En promouvant l'utilisation transparente et responsable des recettes publiques, ils sont aussi la base d'un système démocratique responsable. Permettre la levée d'un impôt équitable, progressif et transparent ne doit aucunement mener à la suppression ou à la baisse de l'aide publique au développement. Cela ne doit pas être l'excuse supplémentaire d'États membres toujours plus enclins à diminuer la part de leur PIB dédiée à l'APD. L'aide publique au développement, certes imparfaite, certes largement perfectible, n'en reste pas moins indispensable à des pays durement frappés par des crises économiques et climatiques. Il ne s'agit donc pas de remplacer l'aide, il s'agit de la réorienter vers l'élaboration de systèmes fiscaux efficaces auxquels les multinationales contribuent à hauteur de leurs bénéfices réels pour permettre aux pays pauvres de se réapproprier leur développement, de réduire la pauvreté, de compenser les pertes des ressources douanières dues à la libéralisation des marchés et de s'affranchir à long terme de l'aide étrangère. Mais les pays du Sud ne sont pas seulement victimes de l'inefficacité de leurs systèmes fiscaux. Ils le sont également du dumping fiscal imposé par les instances de Bretton Woods, des prix des transferts illicites et de l'existence des paradis fiscaux.

Ce rapport le rappelle. Les lignes directrices de l'OCDE, loin d'être suffisantes, sont même dangereuses. En permettant à des juridictions non coopératives de sortir des listes grises par la simple signature d'accords de coopération n'imposant pas l'échange automatique d'information, elles donnent l'illusion de la légalité à des paradis fiscaux et légitiment un système dommageable aux finances publiques du Sud comme du Nord. Mettre un terme aux paradis fiscaux est une étape essentielle du développement de ces pays et doit être la priorité absolue de l'Union européenne. L'Union européenne doit prendre ses responsabilités à l'image des États Unis, elle doit établir une législation claire et contraignante, assortie de réels mécanismes de sanctions pour stopper les paradis fiscaux, véritables armes de destruction massive pour le développement des pays pauvres. Elle doit empêcher les manipulations des bénéfices et les prix des transferts opérés notamment par les entreprises européennes qui usent et abusent de systèmes fiscaux néfastes. Elle doit imposer la mise en place d'un mécanisme international transparent et contraignant, obligeant toutes les sociétés multinationales, notamment extractives, à déclarer automatiquement les profits qu'elles réalisent et les impôts qu'elles acquittent dans chacun des pays où elles opèrent. C'est un premier pas indispensable